Sinceramente, este es un conflicto cuya responsabilidad compete al conjunto de la comunidad internacional, y la Unión Europea ha aportado la mayor contribución ―primero, en la conferencia de Londres ahora, en la conferencia de Bruselas― y ha venido sosteniendo a los países de la región el Líbano, Irak, Egipto, Turquía, etcétera. Sinceramente no se puede decir, salvo algunas excepciones, que la Unión Europea sea una unión egoísta. Ahora, evidentemente, hay que ir a las causas del conflicto, y es evidente que la Unión Europea tiene que jugar un papel en una paz en Siria que sea estable y que sea justa. Algunos colegas se han referido al Acuerdo de Astaná, que es un acuerdo que se ha establecido entre Rusia, entre Turquía y entre Irán y, que yo sepa, señora alta representante, es un acuerdo que no cuenta con el consentimiento de las partes. Yo creo que el único camino es el que nos ha señalado la alta representante apoyar los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas, poner fin al conflicto, poner realmente un gobierno de coalición, hacer una modificación constitucional, acabar con el Estado Islámico y establecer una hoja de ruta para un proceso electoral. Ahora, la cuestión importante, señor presidente, y termino con esto, es determinar si, como parecía después de la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, se va a mantener Al Asad en el poder con el apoyo de Rusia, sus vetos en el Consejo de Seguridad, sus intereses en la zona de Irán, o no.